Predsedujoči, hvala lepa. Lep pozdrav vsem. V zadnjem mesecu se spet srečujemo s primerom oporečne hrane, ki se je znašla na policah različnih trgovskih verig. Naj omenim samo tri primere, in sicer, mesni pripravki, kamor so dodajali alergene, aditive iz skupine sulfitov, žveplov dioksid, sporno meso iz avstrijskih klavnic, ki se je pojavljajo v izdelkih slovenskih proizvajalcev, in zadnja afera glede medu, v katerem so našli sledi antibiotikov. To so samo zadnji primeri, za katere je javnost izvedela in in še to v nekaterih primerih prepozno. Namesto da bi se inšpekcija ubadala s problemom uvoza živil sumljivega porekla in ščitila domače proizvajalce, lovi in kaznuje poštenega, slovenskega kmeta, ki za golo preživetje sosedu proda par jajc ali pal, par litrov mleka. Glede na to, da je bilo na dan dvanajstega tretjega dva tisoč devetnajst na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zaposlenih štiristo dvaindvajset javnih uslužbencev, od tega dvesto oseminosemdeset inšpektorjev, me zanima: Koliko inšpekcijskih nadzorov je bilo skupaj opravljenih v letu dva tisoč devetnajst? Katera živila so najbolj pogosto predmet inšpekcijskega nadzora? Zakaj je v primeru uporabe sulfitov v mesnih pripravkih inšpekcija potrebovala tri mesece, da je pričela s posebnim poostrenim nadzorom, v katerem je bila ugotovljena uporaba sulfitov tudi v mesecih, v mesnicah drugih trgovskih verig? Ali je inšpekcija predvidevala, da v času povečanega povpraševanja po mesnih pripravkih mesnice ne bodo uporabljale sulfitov? Ali med zaposlenimi ni ustreznega kadra, ki bi skrbel za pravočasno obveščanje javnosti ali morebiti težava tiči kje drugje? Je morda dvesto oseminosemdeset inšpektorjev premalo za delo med poletnimi meseci oziroma ali so vsi v tem času že na dopustu? Hvala lepa, Želela bi, od ministrice ustni odgovor. Hvala.